Domnule președinte, aș vrea încă o dată să le mulțumesc tuturor colegilor care astăzi au luat cuvântul și au remarcat faptul că am reușit să luăm toate propunerile care au venit din partea tuturor comisiilor permanente și acest lucru a arătat că la nivelul Parlamentul a existat o unanimitate absolut remarcabilă.

Și, în acest an, vreau să vă cer câteva lucruri. Să începeți să vă asigurați că acest program Horizon Europe nu va fi afectat de birocrație deci reduceți povara administrativă și birocratică, pentru ca cercetătorii să se ocupe de cercetare și cât mai puțin de hârtii să reduceți perioada în care un cercetător poate să acceseze și să puneți deja în practică mecanismele de bottom up care au fost introduse în acest program Horizon Europe și care vor fi extrem de apreciate, să începeți campania de informare din fondurile de asistență tehnică țări cum este România și mulți alții au nevoie de această campanie de informare.

Și vă mărturisesc că eu voi fi în viitorul Parlament European și vom avea ocazia ca împreună, începând din toamnă, să ne ocupăm cu mare grijă ca toate aceste lucruri să se întâmple în realitate, pentru că munca dumneavoastră, munca mea și a colegilor mei trebuie să aibă o reflectare în practică imediat, așa cum ați spus, după votul de mâine.